Domnule președinte, dragi colegi, este o situație destul de jenantă pentru construcția europeană faptul că, în această seară, Consiliul lipsește la o discuție foarte importantă despre construcția europeană, și anume construcția și ceea ce ține de spațiul Schengen. Dar pentru că avem Comisia și Consiliul aici prezente, știm cu toții că acestea au susținut în repetate rânduri în ultimii ani că atât România, cât și Bulgaria, începând încă din anul 2011, îndeplinesc toate criteriile tehnice ce țin de integrarea deplină în spațiul Schengen. De asemenea, trebuie să nu uităm faptul că aceste două țări fac parte din Sistemul de informații privind vizele și din Sistemul de informații Schengen, sisteme instituite tocmai pentru a gestiona și apăra mai bine frontierele externe ale Uniunii Europene. Dar, în mod paradoxal, dacă nu chiar absurd, Consiliul refuză integrarea deplină a acestor două țări în spațiul Schengen. De aceea cer Consiliului, chiar și în lipsă, să ia o decizie pozitivă în acest sens. Este momentul ca anumite state membre și menționez aici, în special, Olanda să renunțe la dublul standard și la interesele politice și economice egoiste care determină blocarea accesului României la spațiul Schengen. Nu se mai poate să tolerăm o astfel de situație și o să transmit și eu, în calitate de român, că portul Constanța aparține României și românilor și nu este de vânzare.